Voorzitter, de prioriteiten van Ierland als voorzitter van de Raad zijn stabiliteit, groei en banen.

Dat is net zoiets als elke dag zonovergoten weer en aangename temperaturen. Wij hebben dit soort ambities allemaal al eerder gehoord. Wie herinnert zich niet de Agenda van Lissabon en de Europa 2020 strategie, die van Europa de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie in de wereld moesten maken?

In plaats van groei heeft de Europese Unie ons in een economische recessie gestort. Je kunt nog zo veel strooien met strategieën, ambities en mooie woorden, als de problemen niet benoemd worden, is elk plan gedoemd om te falen. Zo is het ook met Europa. De kern van het probleem ís Europa, Voorzitter. Het is de Europese Unie zélf. De EU kan geen oplossing bieden, simpelweg omdat zij zelf het probleem vormt. De EU en de euro hangen als een molensteen om de nek van de lidstaten en hun burgers. Alles en iedereen moet inleveren, niets of niemand wordt gespaard, behalve de EU. Die krijgt alsmaar meer geld en meer macht.

Voorzitter, als ik een suggestie mag doen, de enige manier om dit continent nog hoop te bieden is door de stekker uit de Europese Unie te trekken. In plaats van dit bureaucratische monster moet het in de toekomst weer draaien om nationale staten en burgers die vriendschappelijk samenwerken waar dat echt nodig is. Het is de vrijhandel binnen Europa en met de rest van de wereld die de economische groei aanjaagt. Doorgaan met de Europese Unie is trekken aan een dood paard. Laten wij Europa redden uit de handen van de Europese Unie.